Ale aj samozrejme ohrozovanie práv žien. Ale aj prenasledovanie samotné a zabíjanie aktivistov, ktorí bojujú za ich práva. Preto my ako Európska únia sa musíme postaviť a urobiť všetko preto, aby sme práva týchto domorodých obyvateľstiev na celom svete zaradili aj do našich zmlúv o medzinárodnej spolupráci s ďalšími tretími krajinami. Musíme sa snažiť, aby to bol štandard. Veď nám ide o zákon práva, o vládu práva, o ľudské práva.